Señor Presidente, crecer, ser cada vez más sólida y próspera, y profundizar en los valores de la democracia, es uno de los objetivos básicos de la Unión Europea, que se ratifica en este informe sobre la ampliación.

Lograrlo requiere crecer hacia fuera, pero, además, hacia adentro. Y eso es incompatible con la expulsión de personas que quieren seguir siendo ciudadanos de la Unión y que forman sociedades que cumplen todos los requisitos para seguir siéndolo. Hay naciones en Europa más prósperas y modernas que muchos Estados miembros, con nítidas identidades económicas, con sus lenguas y una historia propia en muchas ocasiones intensamente europeísta. Algunas han encontrado una forma de representación satisfactoria en determinados Estados

La democracia sirve para resolver problemas, y este es uno de ellos. Un problema político que necesita diálogo y acuerdo, no imposición y mucho menos amenazas.